Napriek tomu mám k tejto správe niektoré výhrady a týkajú sa troch okruhov inštitucionálneho, migrácie a rodových otázok. Po prvé, ak niektorý členský štát systematicky porušuje základné práva a oslabuje vládu zákona, je povinnosťou Komisie obrátiť sa na Európsky súdny dvor. Zavedenie akéhosi nového európskeho administratívno politického mechanizmu nič nevyrieši. Po druhé, téma migrácie a azylu predstavuje veľmi závažný a zároveň zložitý problém. O to viac by sme mali vždy jasne rozlišovať medzi utečencami a nelegálnymi migrantami. V opačnom prípade dospejeme k tomu, že začneme spochybňovať právo členských štátov rozhodovať o tom, kto a za akých okolností a podmienok môže vstúpiť a pobývať na ich vlastnom území. Nakoniec je tu skupina návrhov týkajúcich sa sexuality, rodu, manželstva a reprodukčného zdravia. Mám vážne výhrady k viacerým paragrafom, ale spomeniem len jeden je to výzva na politické ovplyvňovanie medicínskych postupov a štandardov. Je to pre mňa ako lekárku neprijateľné Komisia, vlády ani poslanci jednoducho nemajú diktovať lekárskej vede, čo má považovať za chorobu a čo nie.